frú forseti það mál sem ég ætla að spyrja hæstvirtur umhverfisráðherra um hefur verið rætt hér áður eða fyrir rúmu ári síðan og það snýst um hvort íslensk stjórnvöld með hæstvirtur umhverfisráðherra í broddi fylkingar haldi vöku sinni í brýnasta hagsmunamáli þjóðarinnar sem er að tryggja hreinleika hafsins en hér er um mjög mikla hagsmuni að ræða fyrir íslendinga og það getur um það í nýrri og ágætri skýrslu um árangur íslendinga við framkvæmd áætlunar um varnir gegn mengun sjávar á blaðsíðu sautján að það hafi orðið lítils háttar aukning á geislavirka efninu tecnitium á síðustu árum og hættugildi mælast við vesturströnd íslands

að tryggja það að hreinleiki hafsins verði óumdeildur við íslandsstrendur í stuttu máli er þetta mál þannig vaxið að sumarið tvö þúsund og fjögur brást leiðsla í kjarnorkuvinnslustöðinni í sellafield og varð það til þess að tugþúsundir lítra af geislavirkum vökva lak út í umhverfið snemma árs tvö þúsund og fimm lekans varð ekki vart fyrr en um miðjan apríl

sigríður anna þórðardóttir bréf þann annan júní tvö þúsund og fimm og það hefur ekki borist svar við hennar bréfi frá

og þar að auki sem var lýst yfir miklum áhyggjum af starfrækslu endurvinnslustöðvarinnar og það má geta þess að bara það að lekans verður ekki vart fyrr en nokkrum mánuðum eftir að þessi efni láku út í umhverfið sýna það svo ekki verður um villst að hér var pottur brotinn og þess vegna skiptir verulega miklu máli að íslensk stjórnvöld haldi vöku sinni en það hafa orðið tíð skipti á umhverfisráðherrum nú í þessari ríkisstjórn þetta er þriðji umhverfisráðherrann sem gegnir því embætti nú og þá er eins gott að halda vöku sinni að mál sem eru svo mikilvæg sem þetta falli ekki á milli stafs og hurðar